sem er áður fram lagt en náði ekki fram að ganga á síðasta þingi hinn fjórtánda júní tvö þúsund og sex samþykkti evrópuþingið og ráðið reglugerð evrópusambandsins númer eitt þúsund og þrettán tvö þúsund og sex um flutning úrgangs sem tekin var inn í samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar hinn sjötta júní tvö þúsund og átta frumvarpið sem ég mæli hér með er sett fram til að treysta lagastoð þannig að hægt verði að innleiða reglugerðina reglugerðin er í samræmi við svokallaða ban samþykkt við basel samninginn sem er alþjóðasamningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra og gildir um innflutning úrgangs útflutning úrgangs flutning úrgangs á milli aðildarríkja og umflutning úrgangs hefðbundinn frestur íslands til að innleiða reglugerðina í íslenska löggjöf rann út þann sjötta desember tvö þúsund og átta og er því mikilvægt að innleiða gerðina í löggjöf hér á landi með innleiðingu gerðarinnar í íslenskan rétt er verið að stuðla að aukinni umhverfisvernd öruggri meðhöndlun og eyðingu spilliefna og annars hættulegs úrgangs og koma í veg fyrir ólöglegan flutning á úrgangi meðal annars til að koma í veg fyrir að slíkur úrgangur sé ekki fluttur til þróunarríkja til einhvers konar óæskilegrar förgunar að stórum hluta er nú þegar farið að vinna samkvæmt evrópusambandsgerðinni hér á landi þar sem það er forsenda fyrir flutningi úrgangs til og frá íslandi

í frumvarpinu er gerð tillaga um að lögum númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og þrjú um meðhöndlun úrgangs verði breytt á þann veg að ákvæði verði sett til að banna útflutning tiltekins úrgangs til tiltekinna landa annars vegar til förgunar og hins vegar til endurnýtingar

jafnframt er gerð sambærileg tillaga um hvað skuli gera þegar ólöglegur flutningur úrgangs frá öðru landi uppgötvast hér á landi í frumvarpinu er lagt til að sett verði ákvæði um gjaldtökuheimild til handa umhverfisstofnun vegna umsýslu við tilkynningar og eftirlit einnig er lagt til að lagastoð fyrir tilkynningarskyldu verði styrkt þar sem hún er nú aukin í evrópusambands gerðinni og nær yfir úrgang á svokallaðri grænni skrá yfir almennan úrgang sömuleiðis er í frumvarpinu kveðið á um upplýsingagjöf til umhverfisstofnunar og um hve mikið af þeim upplýsingum skuli bundnar trúnaði

gerða um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan til og frá evrópubandalaginu þá er að auki lögð til breyting á níundu grein laga um meðhöndlun úrgangs á þann veg að sá sem er með rekstur á sviði úrgangsmeðhöndlunar skuli skila til umhverfisstofnunar upplýsingum um þær tegundir úrgangs sem eru endurnýttar eða endurnotaðar um heildarmagn úrgangs og um árangur af vöktunaráætlun fyrir næstliðið ár þannig er lagt til að auk þess að skila inn upplýsingum um tegundir úrgangs sem er fargað eins og núgildandi ákvæði laganna gerir ráð fyrir skuli einnig skila inn upplýsingum um tegundir úrgangs sem eru endurnýttar og endurnotaðar þetta er meðal annars gert til að fá tölulegar upplýsingar sem skila á til eftirlitsstofnunar efta og til að fylgjast með því hvernig gengur að ná þeim markmiðum sem sett eru um endurnýtingu þá er nauðsynlegt fyrir frekari stefnumótun hér á landi að hafa upplýsingar um magn úrgangs sem er endurnýtt og endurnotað frú forseti ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til